Doamnă președinte, doamnă comisar Reding, domnule președinte Hoyer, tema cea mai dezbătută în ultimii ani în această sală a fost dezvoltare economică și locuri de muncă.

Dumneavoastră sunteți o bancă de investiții, ați putea să faceți exact aceste două lucruri să dirijați credite pentru investiții și să ajutați să se mărească posibilitatea capitalului de lucru pentru IMM uri. Uniunea Europeană, prin fondurile europene, prin regulamentele noi pentru următorul exercițiu financiar, încurajează creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

2014. Este, cred, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră cu prioritate, și nu numai în țările foarte sigure, dar și în țările care au probleme.